Vážení kolegovia, pán Komisár, Rusko si stále vyžaduje dvojaký prístup. Na jednej strane tvrdé vyžadovanie plnenia demokratických princípov, ale súbežne aj odmietnutie Bushovsky ladenej protiruskej politiky.

Všetky bývalé sovietske republiky majú právo sa slobodne rozhodovať kam chcú patriť. Ale iste má právo na bezpečnosť a medzinárodné istoty. Tento pocit by iste uvoľnil aj vnútornú situáciu v Rusku. Je potrebné vtiahnuť Rusko do svetovej politiky na strane Európy, aby Rusko malo pocit, že je akceptovaným partnerom pri tvorbe medzinárodného, ale demokratického poriadku. Partnerstvo pre modernizáciu nesmie spĺňať iba štátno monopolistické predstavy ruskej vlády, ale otvoriť priestor slobodným, priemyselno vedeckým aktivitám, ako to spomenul a rozobral tu môj kolega Fleckenstein. Pokiaľ by sme pristúpili k takémuto zmenenému prístupu k samotnému Rusku, môžeme mať vnútornú nádej, že aj v Rusku samotnom sa uvoľnia v oveľa väčšej miere demokratické procesy s tou istotou a dôverou, ktorú môžu vkladať práve do európskej politiky.